Il n'a jamais été question de ne pas accorder les paiements directs en 2013, mais il est vrai que nous avions besoin de ce règlement pour préciser certains éléments, certaines mesures transitoires, à la fois pour les nouveaux États membres, qui ont un système de paiement à la surface et qui donnent aussi un paiement complémentaire, du fait de la différence qui existe encore par rapport à la moyenne